Izvolite. hvala lepa. Zakon je pripravljen za pomoč mladim športnim in majhnim športnim društvom in amaterskim športnikom. Slovenska mlada populacija je v izredno slabem stanju fizičnem. Ogromno je debelosti, zmanjšana je gibalna, sposobnost , nižja stopna mišičnega razvoja, nižja stopnja telesne rezistentnosti, odpornosti proti boleznim, posledično tudi oslabljen mentalni razvoj. In proti temu hoče delovati koalicija. Izgleda, da koaliciji vseeno, kaj bo z našim mladim rodom. In, konec koncev tukaj ne gre za državni denar. Država hoče pobrati vsak stotin, pa magari na račun otrok in mladine. FURS je tukaj zelo krut in v bistvu , izvaja davčni terorizem v Sloveniji. Ampak vsaj tukaj pri otrocih naj bo drugače. Naj bo tudi malo manj fovšije pri nekaterih koalicijskih partnerjih, ki jih je vseeno, kaj bo z otroki, samo da bo v davčni blagajni, v njihovi malhi nekaj več denarja, da bodo lahko podolgem in počez delili svojim, novim, novim državnim sekretarjem, ki izvirajo tudi iz športnih krogov. Mislim, da je skrajni čas, da ljudje spregledajo kaj hoče ta koalicija in kako težko je tej koaliciji zagotoviti otrokom in mladini normalen razvoj.